Szavazatommal támogattam a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendről szóló jelentést. A jelentéshez hasonlóan üdvözlöm, hogy a közösségi gazdaság fellendülése fokozza a versenyt, ugyanakkor azt is helyeslem, hogy a munkaerőpiacra és a munkavállalók jogaira gyakorolt hatással is foglalkozik a szöveg.